hæstvirtur forseti ég tala hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og eignarskatt númer níutíu tvö þúsund og þrjú með síðari breytingum en það er flutt af þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þetta þingmál hefur áður komið fram hér á þinginu það var á síðasta löggjafarþingi hundrað þrítugasta og fyrsta þingi en varð ekki afgreitt málið er flutt að nýju óbreytt að öðru leyti en því að greinargerð sem því fylgir hefur verið breytt til samræmis við breytt fjárlagafrumvarp og breyttar aðstæður að öðru leyti í frumvarpinu er lagt til að hlutfall fjármagnstekjuskatts hækki úr tíu prósent í átján prósent en jafnframt verði sett skattleysismörk við hundrað tuttugu þúsund tekjur einstaklinga á ári menn geti möo þénað hundrað tuttugu þúsund ári ári án þess að komi til skattlagningar miðað við forsendur frumvarpsins má áætla að fjármagnstekjur ársins tvö þúsund og fjögur hefðu orðið rúmir tíu milljarðar króna á rekstrargrunni í stað sjö milljarða króna eða þremur milljörðum króna hærri í frumvarpi til fjárlaga árið tvö þúsund og sex er gert ráð fyrir tólf þúsund þrjú hundruð milljóna króna fjármagnstekjuskatti á rekstrargrunni miðað við forsendur frumvarpsins yrðu tekjur af fjármagnsskatti rúmir sautján milljarðar króna eða sem svarar aukningu upp á rúma fimm

verði rúm níutíu prósent einstaklinga og ríflega sjötíu prósent hjóna sem nú greiða fjármagnstekjuskatt undanþegin skattinum þetta þýðir að að uppistöðu til eru þeir sem eru að hafa tekjur af fjármagni mjög fáir þótt hlutfallið sé hátt er hér fyrst og fremst um að ræða smásparnað almennings sem hefur yfirleitt sínar tekjur af launavinnu á undanförnum árum hefur fjölgað þeim einstaklingum hér á landi sem afla töluverðs hluta heildartekna sinna með tekjum af fjármagni sem þeir greiða aðeins tíu prósent skatt af um leið breikkar bilið milli þeirra tekjuhæstu og tekjulægstu ætla má að fjármagnstekjur séu meira en helmingur af tekjum þeirra fimm prósent framteljenda sem hæstar tekjur hafa í þjóðfélaginu þessir aðilar greiða lægra hlutfall af tekjum sínum til samfélagsins en launafólk gerir nokkuð sem við teljum vera mjög óeðlilegt og heppilegt að reyna að færa skattheimtuna inn í farveg þar sem hlutfallið er hið sama vinnandi fólk greiðir sem kunnugt er þrjátíu og sjö sjö prósent skatt tekjur þeirra auðugustu í landinu það er þeirra sem eiga fjármagnið og þeirra sem þiggja hluta tekna sinna af hlutabréfakaupum eða kaupréttarsamningum eru aftur á móti mestmegnis fjármagnstekjur af þeim greiða þeir eins og fyrr segir aðeins tíu prósent skatt flutningsmenn vilja að brugðist verði við breyttu tekjumunstri í þjóðfélaginu og því óréttlæti sem stafar af misræmi í skattlagningu fjármagnstekna og launa þá mun sú lagabreyting sem hér er lögð til afla ríkissjóði aukinna tekna til að standa straum af nauðsynlegri velferðarþjónustu það hefur stundum verið sagt að ef við förum of hátt upp með þennan skatt flýi fjármagnið eigendur peninganna fari annað og vissulega hafa verið nokkur brögð að því að þeir hafi leitað til svokallaðra skattaparadísa

ömurlegt til þess að hugsa að þetta fólk er ekki reiðubúið að axla samfélagslega ábyrgð eins og oft er reyndar höfðað til launafólks að við stöndum saman þegar á móti blæs og sýnum ábyrgð gagnvart samfélaginu þessi mannskapur felur sig jafnan undan öllum slíkum siðferðilegum kröfum menn sem sagt spyrja oft þessarar spurningar hvort menn kæmu til með að flýja með peningana ef fjármagnstekjuskatturinn yrði hækkaður staðreyndin er hins vegar að leiti þetta fólk ekki inn í svokallaðar skattaparadísir þá er stór spurning hvert það færi vegna þess að staðreyndin er sú að fjármagnstekjuskattur er víðast hvar mun hærri en hann er hér á íslandi í bandaríkjunum er notað stighækkandi skatthlutfall sem ræðst af tekjum og félagslegri stöðu fólks allt frá tíu prósent og upp í þrjátíu og átta komma sex prósent fastur frádráttur er fjögur þúsund sjö hundruð fimmtíu bandaríkjadalir fyrir einstakling en hægt er að draga frá persónuafslátt að upphæð rúmum þrjú þúsund dölum við þetta bætast ýmsir svæðisbundnir skattar þar sem skattstofninn er svipaður en persónuafsláttur og frádráttur eru mismunandi eftir einstökum ríkjum skatthlutfallið er oftast stighækkandi frá þremur prósentum upp í tuttugu og fimm prósent í bretlandi eru þrjú skattþrep í almennum tekjuskatti tíu prósent á tekjur upp að tæpum tvö þúsund pundum tuttugu og tvö prósent á tekjur á bilinu tæp tvö þúsund til tæpra þrjátíu þúsund punda og fjörutíu prósent á tekjur umfram tuttugu og níu þúsund níu hundruð pund um fjármagnstekjuskatt gildir að skattprósenta á söluhagnað ræðst af tekjuskattsstofni hvers einstaklings nema ef fjármagnstekjur eru í milliflokknum en þá bera þær aðeins tuttugu prósent skatt í danmörku eru fjármagnstekjur skattlagðar með öðrum tekjum innheimtur er tuttugu og átta prósenta skattur af arðgreiðslum upp að fjörutíu og eitt þúsund hundrað dönskum krónum en fjörutíu og þrjú prósent af hærri upphæðum í finnlandi eru fjármagnstekjur skattlagðar með flötum tuttugu og níu prósent skatti í kanada eru mismunandi skattþrep heildarskattprósenta má þó aldrei vera hærri en á bilinu þrjátíu og níu til fjörutíu og átta komma sex prósent fjármagnstekjur eru yfirleitt skattlagðar með lægra skatthlutfalli þar sem aðeins þarf að greiða skatt af helmingi hreinna fjármagnstekna þetta náttúrlega flækir þessa mynd þegar hún er skoðuð að það eru alls kyns undanþágur og kannski vafasamt í sumum tilvikum að horfa á skattprósentuna eina skal tekið fram í noregi eru fjármagnstekjur skattlagðar með almennum tekjum hreinum tekjum þar er að hámarki lagður tuttugu og átta prósenta skattur á hreinar tekjur skatthlutfall ríkisins er að hámarki tíu komma þrjátíu og fimm prósent en sveitarfélaga að hámarki sautján komma sextíu og fimm prósent síðan er persónuafsláttur en fjármagnstekjurnar skattlagðar sem áður segir með almennum tekjum í svíþjóð er flatur fjármagnsskattur upp á þrjátíu prósent og síðan eru margvísleg skattþrep ég ætla ekki að fara nánar út þetta en ég er aðeins að reyna að draga upp þá mynd sem blasir við þegar fjármagnstekjuskattur er gaumgæfður í öðrum löndum kemur á daginn að við erum með lægri fjármagnstekjuskatt en víðast hvar þekkist ég er þeirrar skoðunar að við eigum að stefna að því að færa skattlagningu á laun og aðrar tekjur þess vegna tekjur af peningum inn í svipaðan farveg og stefna þarna að samræmingu því er ekki að leyna að við erum að sjálfsögðu líka að horfa til skatttekna ríkisins við í vinstri hreyfingunni grænu framboði leggjum mikla áherslu á að styrkja velferðarþjónustu landsmanna hún er til tekjujöfnunar í samfélaginu og jafnar annan aðstöðumun og býr auk þess til réttlátara samfélag og til þess þurfum við peninga og

og það skýrist að hluta til af því

hefur framfæri sitt af launavinnu aðrir af fjármagninu þarna þarf að ráða bót á og við viljum stíga þetta skref með þessum tillögum um breytingar á skattkerfinu ég legg síðan til að þessu máli verði vísað til efnahags og viðskiptanefndar þingsins til umfjöllunar